Señora Presidenta, éste es un debate importante que prepara el Consejo Europeo y la participación en el G20 en Toronto con una agenda muy ambiciosa, que concierne a la recuperación frente a la crisis, a la agenda específica del G20 en la gobernanza económica de la globalización, a la respuesta a los Objetivos del Milenio y frente al cambio climático. Y en un minuto y medio sólo hay tiempo para fijar la vista en un objeto, y es la dimensión social de la crisis, el impacto sobre el empleo, la destrucción de esos millones de puestos de trabajo que se ha llevado por delante la crisis, que esperan también una respuesta. Por consiguiente, me sumo a las voces que han expresado, no ya preocupación, sino consternación ante el énfasis que ha dominado la agenda últimamente en la recuperación de la convergencia y la estabilidad, con descuido o ignorancia de la estrategia dirigida al crecimiento y al empleo. Por tanto, fijar la vista en las personas

en la idea de un crecimiento inclusivo y un crecimiento verde y sostenible. Porque eso concierne a la especificación de las propuestas dirigidas a cambiar nuestras pautas de producción, de consumo y de transporte para descarbonizar nuestra economía. En el G20 se va a hablar, sin duda, de coordinación presupuestaria y de sanciones, pero no puede perderse de vista también que la Unión Europea tiene un mensaje que lanzar en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y, por tanto, en la dimensión social de la globalización, porque ésta es la primera crisis de la globalización y en la globalización.